Domnule Președinte, stimați colegi, după Brexit, 2016 este momentul în care concepte precum Europa cu două viteze sau Europa vestului și a estului trebuie să dispară. Un prim pas spre consolidarea unei rute omogene a celor 27 ar fi regândirea distribuției în teritoriu a instituțiilor Uniunii, care ar da un semnal clar că Uniunea acordă roluri la fel de importante tuturor statelor membre. Unul din argumentele anti europenilor, cel puțin în statele venite în Uniune după 1990, este acela că Uniunea înseamnă dominația națiunilor din vestul Europei asupra celorlalți. Contracararea acestui curent trebuie făcută cu fapte, iar distribuția omogenă a instituțiilor Uniunii pe întreg teritoriul UE este un prim pas. În acest sens, doresc să fac aici o propunere după Brexit, România devine din punct de vedere statistic a șasea națiune a Uniunii Europene. În acest context, consider că a venit momentul ca Uniunea Europeană să arate românilor că are încredere în ei și în capacitatea lor administrativă relocând în România Agenția Europeană a Medicamentelor, care în prezent are sediul la Londra. În următoarea perioadă intenționez să generez o propunere legislativă în acest sens și sper să fiți alături de mine, pentru ca împreună să dăm un semnal de unitate europeană atât românilor cât și celorlalte nații.